Istnieje tam religijne i kulturowe przyzwolenie na oblewanie kobiet kwasem, kamienowanie, zabójstwa honorowe. Przyczyną jest brak neutralności światopoglądowej państw. Na sytuację kobiet decydujący wpływ ma panująca religia, która pozbawia kobiety dużej części praw człowieka. Połowa kobiet odsiadujących w Afganistanie kary więzienia została skazana za tak zwane przestępstwa moralności, jak cudzołóstwo, porzucenie męża czy ucieczka z domu.

Pomimo interwencji sił NATO sytuacja kobiet w Afganistanie nie poprawiła się, a raczej pogorszyła. Prawa uchwalane w celu ich ochrony wywołują jeszcze większą agresję ze strony mężczyzn.